De Indiase overheid belooft al jaren dat zij de problemen zal aanpakken en op papier zien de plannen en de regels die bedacht worden er ook best aardig uit, maar de praktijk van alledag is compleet anders.

Eigenlijk zijn de dalits in India vogelvrij. Voorzitter, dat moet anders en dat kán ook anders. Ik denk dat wij als Europese Unie daar ook een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Ik denk dat wij daarbij de positie van de kastelozen niet moeten vergeten. India moet het politie en justitieapparaat zodanig hervormen dat ook die allerarmsten en de meest gediscrimineerden niet nog verder omlaag worden gedrukt, maar dat zij juist bescherming krijgen.